Man hat gesagt, dass die Währungsunion ein politisches Projekt ist, dass mit der Währungsunion die Integration unumkehrbar ist und dass wir mit der Währungsunion die nächsten Integrationsschritte zu setzen haben.